A világ energiaszükséglete folyamatosan emelkedik, és úgy tűnik, hogy Európa továbbra is a legmagasabb energiaimportra szoruló régiók közé fog tartozni.

A palagáz kitermelése lehetőséget nyújthat gázellátási forrásaink további diverzifikálására, valamint csillapíthatja az importfüggőséggel kapcsolatos aggályokat. Úgy gondolom, hogy lehetőséget kell biztosítanunk a fenntartható kiaknázásához és hasznosításhoz anélkül, hogy ivóvízkészletünk mennyisége és minősége veszélybe kerüljön. Véleményem szerint kiterjedtebb tájékoztatásra és nyilvános ismeretterjesztésre van szükség, hogy a nyilvánosság megértéssel, elfogadással és bizalommal viszonyuljon az új technológiához. Fontos megjegyezni azt is, hogy a nem hagyományos fosszilis tüzelőanyagok kitermelése komoly lehetőséget jelent a gazdaság fellendítésére, a foglalkoztatás növelésére és nem utolsó sorban a kutatás előmozdítására, valamint közép és hosszú távon pozitív hatást gyakorolhat a klímaváltozás elleni küzdelemben is.